Señor presidente, cuando supe que Arabia Saudí había sido elegido miembro de la Comisión de las Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, pensé que se trataba de un error, porque resulta increíble que uno de los países más misóginos del mundo pueda estar en un órgano dedicado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Cómo puede defender los derechos de las mujeres un país que no los respeta, un país donde se criminaliza que hombres y mujeres sin parentesco estén juntos, un país donde las mujeres no pueden conducir, un país donde la mujer está sometida de por vida a la tutela de un varón. ¿Se imaginan las mujeres de esta Cámara que para viajar, abrir un negocio, recibir tratamiento médico, casarse, estudiar o simplemente para pasear por la calle necesitasen la aprobación de un hombre? A mí me resulta inimaginable, y mi única esperanza es que la inclusión de Arabia Saudí en esta Comisión de la ONU sobre la mujer sirva como impulso para mejorar la situación de las mujeres en un país donde la discriminación contra ellas es sistemática en la ley y en la práctica. Hay que reconocer, como ha dicho el comisario, que se están haciendo reformas y esto está abriendo una grieta en la intolerancia, pero es muy frustrante que el primer consejo que se hizo en Arabia Saudí sobre la mujer estuviese compuesto solo por hombres.